rökkum skitu refar í brunn karls þennan gamla málshátt er að finna í einu handriti af ólafs sögu helga og hann er ekki auðskilinn það sagði mér málfræðingur sem er mikill áhugamaður og kunnáttumaður um málshætti og þá djúpu speki sem í þeim felst alla jafnan að það hafi þurft kreppuna til að hann skildi þennan til hlítar skömm rökkum skitu refar í brunn karls ef við hugsum aftur í aldir um gamla búskaparhætti þá er merkingin eitthvað á þessa leið skömm sé þeim varðhundum sem brugðust og ekki gættu þess sem dýrmætast var vatnið í brunni karls þeir sváfu á verðinum svo refirnir komust í brunninn þeir skitu í hann og eyðilögðu skömm rökkum skitu refar í brunn karls en hvaða erindi á þessi gamli málsháttur við okkur á ögurstund uppi á íslandi á árinu tvö þúsund og níu og hvað segir hann okkur um okkur og ástandið

allir þeir sem áttu að gæta efnahagslegs stöðugleika velferðar heimilanna í landinu þess sem er nauðsynlegt fyrir fjölskyldur heimili og fyrirtæki til að treysta sína eigin stöðu og framtíð þeir brugðust skömm rökkum þeir stóðu ekki vaktina fyrir fólkið í landinu heldur létu þeir gróðavon og græðgi refanna sem eru útrásarvíkingarnir

létu þá taka völdin í samfélaginu skitu refar í brunn karls brunnurinn eru heimilin í landinu sem refarnir og andvaraleysi rakkanna hafa eyðilagt hin sönnu verðmæti fjölskyldunnar í landinu þeir sem nú hafa misst vinnuna og húsnæðið þeir sem eiga ekki fyrir mat þeim hefur verið fórnað skömm rökkum skitu refar í brunn karls já í ljósi kreppunnar lifnar þessi aldagamli málsháttur við og skýrir fyrir okkur nútímamönnum samhengi hlutanna og það hvað gerist ef sofið er á verðinum herra forseti krafan endurómar um samfélagið allt kosningar strax vanhæf ríkisstjórn kosningar strax á móti heyrum við að ríkisstjórnin þurfi vinnufrið vinnufrið til að gera ekki neitt segir fólkið úti á götu hér var talið upp í fjörutíu liðum það sem ríkisstjórnin telur sig hafa leið að gera

í orðum stjórnarliða í morgun þetta endurspeglar enn og aftur þá trú sem þetta fólk hefur á kennisetningu nýfrjálshyggjunnar um að markaðurinn og þá sérstaklega fjármálamarkaðurinn sé forsenda hagsældar og allrar farsældar og þess að unnt sé að byggja upp samfélagið þannig ætlar þessi ríkisstjórn sér áfram að slá skjaldborg um bankana en ekki um fjölskyldurnar í landinu ekki um heimilin ekki um heimilin ekki um velferðarkerfið ekki um heilbrigðisþjónustuna ekki um sveitarfélögin ekki um öryrkja ekki um gamla fólkið þetta má bíða aðalatriðið er að bankarnir geti starfað eðlilega áfram meira að segja gamla fólkið sem var flutt nauðungarflutningum tíu kílómetra út fyrir bæjarmörkin á akureyri og sumir komnir á níræðisaldur maður spyr sig hafa menn tapað allri velsæmistilfinningu eru menn undrandi á reiði fólks það er staðreynd að það er ekki aðeins aðgerðaleysi heldur röng forgangsröðun þessarar ríkisstjórnar það er atlaga hennar að langveikum að öryrkjum og að sjúklingum sem við blasir og menn óttast fái þessi ríkisstjórn að starfa óáreitt áfram

en íslensk þjóð á skilið aðra framtíð lýðræðislega leið til uppgjörs því þetta hlið eru kosningar þessari ríkisstjórn verður ekki lengur undankomu auðið hún á að fara frá og það á að kjósa strax